staða sveitarfélaga á mið austurlandi hefur batnað til mikilla muna á undanförnum árum í kjölfar mikilla framkvæmda á mið austurlandi í tengslum við uppbyggingu álvers á reyðarfirði áhrifasvæðið er fyrst og fremst mið austurland og hafa byggðarlög þar vaxið til mikilla muna hins vegar er það svo að austurland í heild sinni hefur ekki nema að hluta til hagnast á þessum framkvæmdum svokölluð jaðarsvæði fyrir norðan framkvæmdasvæðið og á suðurfjörðum hafa því miður glímt við mikinn samdrátt í atvinnulífi og fólksfækkun þetta er staðreynd sem við gerum okkur öll grein fyrir og þurfum að horfast í augu við á fundi stjórnar sambands sveitarfélaga á austurlandi var þetta mál rætt á dögunum og farið á leit við hæstvirtur iðnaðarráðherra um að hann skoði leiðir í samvinnu við hlutaðeigandi aðila um að snúa þessari þróun við og skoða vandamál þessara byggðarlaga ég veit til þess að forustumenn sambands sveitarfélaga á austurlandi hafa tekið þessi málefni upp við hæstvirtan ráðherra og ég er hér kominn til þess að fylgja því eftir hver niðurstaða málsins er því staðreyndin er sú að mörg byggðarlög á austurlandi eins og víðar á landsbyggðinni glíma við mikil og erfið verkefni og því er mikilvægt að stjórnvöld á hverjum og einum tíma og ríkisstjórnin í þessu tilviki komi til móts við þær jaðarbyggðir ég var á vopnafirði á dögunum þar var mikið rætt meðal annars um samgöngubætur og þess saknað að ríkisstjórnin í hinum svokölluðu mótvægisaðgerðum skyldi ekki vilja beita sér í því að bæta samgöngur til vopnafjarðar ég á von á því ef svar ráðherrans er mikilvægt að þær áherslur verði mjög skýrar frá vopnfirðingum það þarf innspýtingu fyrir þessi sveitarfélög og kannski ekki síst í formi þess að veita sveitarfélögunum stuðning til þess að geta staðið undir lögbundinni þjónustu sem viðkomandi sveitarfélög eiga að veita sínum íbúum því miður er það staðreynd að mörg sveitarfélög á austurlandi geta vart í dag veitt sínum íbúum lögbundna þjónustu hvað þá aðra og betri þjónustu og þar af leiðandi verða þessi samfélög úti í þeirri samkeppni sem er um íbúana hér í landinu við verðum þess vegna hæstvirtur forseti að tryggja þeim sveitarfélögum á austurlandi sem standa utan áhrifasvæðis stóriðjunnar tækifæri til þess að heyja þessa samkeppni á

því hvort hann hyggist beita sér fyrir því í samvinnu við viðkomandi sveitarfélög að þeirra mál verði skoðuð sérstaklega í þessu samhengi